Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, les élections libres et exemplaires qui ont eu lieu en Géorgie et que nous avons eu le privilège d'observer avec un certain nombre de collègues ont conduit ce pays à connaître l'alternance démocratique, ce qui est un grand privilège dans cette région. L'ironie, évidemment, c'est que ceux qui ont remporté ces élections et que nous devons féliciter sont aussi ceux qui ont, pendant la campagne, décrié une dictature dirigée par des criminels. Il faut espérer, aujourd'hui, que ces nouveaux dirigeants seront un peu plus sages et raisonnables dans l'action gouvernementale qu'ils ne l'ont parfois été dans les propos de campagne. L'Union européenne, pour sa part comme vous l'avez très bien fait, lors de votre premier voyage à Tbilissi, il faut le souligner doit, sans paranoïa mais sans naïveté non plus, être très attentive à ce qui se passe en Géorgie, juger les nouvelles autorités sur leurs actions, sur leurs résultats et pas seulement sur les intentions déclaratoires. Puis, l'Union européenne doit aussi rester vigilante pour rappeler à ses autorités qu'une alternance, ce n'est pas une revanche.